ki bo z veseljem potrdil odlično poročilo gospoda De Castra, za katerega se mu zahvaljujem. Potrjena je bila resolucija, ki jo je pripravila gospa McGuinness, in hvala gospod komisar za vaš prispevek, ki ste imeli dovolj hrabrosti in tudi vztrajnosti, da ste skupaj z avstrijskim predsedstvom, z našo nekdanjo kolegico Köstinger tudi v hitrem času pripeljali direktivo zopet pred nas, da bo lahko stopila v veljavo. Kot vemo, so sedaj na vrsti države članice, ki bodo morale v dveh letih uzakoniti v svoj pravni red to direktivo in zaščititi kmeta, zaščititi potrošnika pred nepoštenimi trgovinskimi praksami. Kar šestnajst jih je tu uzakonjenih, še dosti več jih lahko, v kolikor bodo tako presodile, uzakonijo države članice, in zagotovijo, da bo trajnostna veriga, veriga preskrbe s hrano, obveljala v prihodnosti. Vse preveč je bilo tistih kmetij, ki so morale zapuščati ta trg, kajti dohodek, prihodek, zaslužek se je nepošteno razdelil. Podatek, da je samo 21 prihodka ostalo neposrednim pridelovalcem hrane, je zastrašujoč, in upam in prepričan sem v to, da je z današnjim dnem tudi jasen signal potrošniku, trgovcem, da bo tudi v bodoče ta ureditev bolj poštena do tistih, ki delajo v kmetijstvu.